Podľa môjho názoru stále vyčleňujeme relatívne malé objemy rozpočtu na výskum, a preto zdôrazňujem aj potrebu nástrojov financovania v tejto oblasti v budúcich rozpočtoch Európskej únie. Európsky výskumný priestor by taktiež podporilo aj zavedenie jednotného európskeho patentu, ktorý má okrem ochrany duševného vlastníctva inovátorov aj potenciál skrátiť zdĺhavé a nákladné byrokratické procesy a vyhnúť sa opakovaným žiadostiam od jedného subjektu vo všetkých členských štátoch.